Señor presidente, primera ministra, Rumanía ha ejercido la Presidencia del Consejo en un momento clave para el futuro de nuestra Unión. No era una tarea fácil, no solo por la envergadura de los retos, con la incertidumbre que supone el sino también por el breve periodo de tiempo para trabajar. Ha sido una Presidencia corta, por las elecciones europeas, pero, sin duda alguna, una de las más fructíferas. Y por eso tengo que felicitar al Gobierno rumano y me alegra poder dar hoy la bienvenida a esta cámara a su primera ministra, Viorica Dăncilă. El buen hacer de su Gobierno ha facilitado numerosos acuerdos, y el buen hacer también ha realizado un importante trabajo para preparar el terreno de una potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea de manera que el impacto sea lo más suave posible tanto para los ciudadanos británicos como para el resto de ciudadanos de la Unión. Porque ese ha sido el eje de su Presidencia dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. La Presidencia ha tenido como tema central la cohesión, que es una de las expresiones de la solidaridad entre la ciudadanía y, también, la solidaridad entre los territorios. Sabemos que son muchas las regiones de Europa que se quedan despobladas porque los jóvenes no ven un futuro. Por eso, poner como prioridad la Europa de la convergencia ha sido un acierto. Queremos que la Unión Europea aproveche las nuevas tecnologías y la transformación ecológica para crear nuevas oportunidades en todos los territorios de la Unión. En apenas cuatro meses, la Presidencia rumana ha logrado cerrar ochenta expedientes legislativos y diez importantes acuerdos institucionales. Entre los éxitos más importantes de esta Presidencia permítanme que destaque todo el trabajo preparatorio y los acuerdos sobre propuestas sectoriales para el marco financiero plurianual para los próximos siete años. Ese presupuesto comunitario que debemos cerrar en cuanto se ponga en marcha la Comisión Europea es fundamental para la legislatura que ahora comienza. Solo con un presupuesto sólido podremos llevar adelante las políticas que la ciudadanía está esperando de nosotras y de nosotros. La Presidencia rumana ha logrado promover medidas para fortalecer el pilar social, con una mayor protección de los trabajadores y las trabajadoras a través de una Directiva relativa a unas condiciones laborales justas y el establecimiento de la Autoridad Laboral Europea, cuestiones que para nosotros eran fundamentales. Y otra cuestión que me van a permitir que traslade aquí como uno de los grandes logros de la pasada legislatura ha sido la adopción de una Directiva para avanzar en la conciliación de la vida personal y profesional, que incluye por primera vez un permiso de paternidad remunerado. Durante estos meses el Gobierno rumano ha promovido la Europa de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género, pero también los valores de diversidad, que son tan necesarios frente a quienes quieren aprovecharse del miedo al diferente. Por eso les felicito por sus iniciativas para combatir el racismo y la xenofobia, así como todas las formas de intolerancia. Primera ministra, Viorica Dăncilă, ahora pasan el relevo a otra Presidencia, la de Finlandia, que continuará el buen trabajo de estos meses para construir una Europa diversa, progresista y justa, que es lo que la ciudadanía europea quiere.